Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à titre personnel, je trouve que la Commission a apporté beaucoup de réponses à ce débat très instructif, d'autant que le Parlement est très impliqué dans la réponse apportée à cette crise.

Vous le savez, la Présidence a déjà pris des contacts avec le Parlement européen, avec les responsables du dossier de la gouvernance économique au sein de ce Parlement. Et la Présidence souhaite établir la meilleure collaboration possible avec ce Parlement, notamment au travers de consultations informelles, avant que ne démarre la phase formelle de négociation. En vue de l'importance de ce dossier et des possibles répercussions sur les marchés, la Présidence, on l'a dit, s'est engagée à travailler sur ce dossier selon la modalité fast track comme l'a souhaité le Conseil européen. Et pour accélérer les travaux, la Présidence a établi un groupe de travail qui s'occupe uniquement de ce dossier. Ce groupe a entamé ses délibérations fin novembre, dans la foulée de l'attention qu'a porté à ce dossier le comité économique et financier. Le deuxième élément sur lequel se concentreront nos chefs d'État demain et après demain, est le futur mécanisme permanent de gestion de crise.

Je peux attester auprès de vous combien les États membres veulent répondre à cette crise, combien ils sont conscients que c'est le marché global européen, l'euro, qui sont en jeu aujourd'hui, et pas simplement un pays et puis l'autre. La réponse doit être globale et nous devons absolument diminuer les incertitudes qui pèsent sur ce marché. Mais nous devons aussi, me semble t il, ne pas susciter, ne pas créer des attentes que l'on ne peut pas satisfaire pour le moment.

Quand on sait qu'on doit mettre d'accord un certain nombre d'États membres sur toute nouvelle idée, cela n'apparaît pas aujourd'hui comme la meilleure des solutions. Je dois vous dire que ce qui sera important demain, après demain, vendredi, en conclusion de ce Conseil européen, premièrement c'est qu'on puisse donner aux marchés un signal clair sur la volonté des États membres de répondre à la crise financière, à la crise de l'euro aujourd'hui deuxièmement, c'est d'affirmer la volonté de mettre en place un mécanisme simple de modification des traités. Vous savez exactement pourquoi ce mécanisme doit être simple en raison des ratifications qui doivent avoir lieu dans les différents États membres